Deti čelia v online svete a v online prostredí reálnemu nebezpečenstvu a my musíme adekvátne reagovať, a to komplexnou reguláciou právnych, technických a vzdelávacích prostriedkov vrátane účinnej prevencie.